La situation économique y est catastrophique. S'y ajoutent une crise politique et une crise institutionnelle, constitutionnelle et démocratique. Et je crois que nos interrogations sont tout à fait légitimes.

Au fond, ce projet, au lieu d'empêcher les abus, j'ai le sentiment qu'il laisse la porte ouverte à toutes les interprétations et justement à tous les abus en matière d'égalité femmes hommes, en matière de protection du droit des minorités, en matière de liberté publique. Donc je m'interroge et, deuxièmement, je m'interroge aussi sur le climat. Ce climat au fond, on le voit bien violence extrêmement lourde, clivages très forts entre pro islamistes, anti islamistes ce climat n'est pas propice à la tenue d'un référendum.

Je crois que le président Morsi devrait donner des signes d'apaisement, devrait reprendre le dialogue, reprendre la concertation, entendre les préoccupations tout à fait légitimes de l'opposition et faire un geste en repoussant, pourquoi pas, la date de ce référendum. Je crois que rien ne sert jamais de passer en force et que la fondation d'une démocratie ne peut se faire par le passage en force. Quant à l'Union européenne, vous avez dit, Madame la Ministre, que l'Union ne pouvait au fond rien imposer.